Popri hodnotení súčasného stavu sa pani Marietta Giannakou rozhodla sformulovať aj viacero návrhov na zdokonalenie súčasného právneho prostredia. Asi najvýznamnejšou zmenou by mal byť prechod formy štatútu od súčasného ekvivalentu belgickej mimovládnej organizácie k spoločnému a jednotnému európskemu právnemu štatútu politických strán.

Vzhľadom na to, že v roku 2012 by mali európske politické strany a ich nadácie dostať od Európskeho parlamentu viac ako 30 miliónov EUR, bude však potrebné zabezpečiť maximálnu transparentnosť pri nakladaní s uvedenými finančnými prostriedkami.